L'absence de décisions est porteuse d'agonie économique et sociale.

Un haircut d'autant plus important que nous aurons persisté dans l'erreur sera nécessaire. Le peuple grec sera au plus mal et les créanciers ne seront pas remboursés.